virðulegur forseti hér er mál flutt öðru sinni af mér og tveimur öðrum háttvirtum þingmönnum ólínu þorvarðardóttur háttvirtur þingmaður og magnúsi orra schram málið er nú ekki umfangsmikið varðar fremur lítið málasvið en það er flutningur gæludýra til og frá landinu fyrst og fremst hunda og katta að sjálfsögðu þannig er að með framþróun í tækni og eftirliti hefur flutningur gæludýra á milli landa tekið miklum breytingum í okkar heimsálfu evrópu þannig hafa verið innleiddar

reglur sem gera miklum mun auðveldara að ferðast yfir landamæri fyrir fólk og fjármagn og fyrirtæki og sömuleiðis fyrir gæludýr því fólk vill auðvitað hafa dýrin sín með á ferðalögum sum okkar háttar raunar þannig til um að við þurfum beinlínis á því að halda að hafa leiðsöguhunda með okkur yfir landamæri það fornfálega fyrirkomulag sem enn er við lýði á íslandi þar sem setja þarf gæludýr í eins mánaðar einangrun við komuna til landsins gerir það auðvitað að verkum að íslendingar njóta ekki þessa frelsis eins og aðrar þjóðir hér í kringum okkur ástæðan fyrir því að þetta er hægt og var ekki hægt á sínum tíma þegar þessar takmarkanir á ferðum gæludýra milli landa voru settar á er auðvitað sú að tækninni hefur fleygt fram nú er það einfaldlega þannig að í öðrum löndum eru gefin út vegabréf fyrir gæludýr í þeim eru örflögur síðan eru örflögunnar græddar í dýrin þannig að vegabréf þessara gæludýra eru raunar talsvert áreiðanlegri heldur en vegabréfin okkar mannanna því það eru beinar tengingar á milli örflögunnar í viðkomandi dýri og síðan í því vegabréf sem framvísað er fyrir hana dýr sem eru undir eftirliti dýralæknis gangast undir bólusetningu og sýna að þau hafa myndað mótefni vegna bólusetningarinnar með sérstakri prófun þeim er heimilt að fara bil landa með eigendum sínum og væri þá heimilt að fara til íslands eins og til allra annarra landa í evrópu allt frá krítarströndum í suðri til nyrstu stranda noregs en yfir öll landamæri þar í milli geta menn ferðast með þessum hætti meðal annars til bretlandseyja en bretlandseyjar eru ásamt íslandi eitt meira tíu landa sem hefur verið laust við hundaæði og bretar hafa eyríki eins og við lagt mikla áherslu á öryggi í þessum efnum þeir gerðu þessa breytingu hjá sér upp úr aldamótunum og gengu síðan enn lengra nú fyrir örfáum árum síðan og það er býsna athyglisvert að skoða það hættumat sem þeir hafa lagt á málið út frá sínum rannsóknum á því hvað þessar tilslakanir þýði í hættu á því að dýr með tilfelli af hundaæði komi til bretlandseyja annars vegar og síðan sömuleiðis hvaða líkur eru á því að það leiði til

það er nú einfaldlega það er í okkar tilfelli á svo margra milljón ára fresti sem slík hætta skapaðist að það er alveg ljóst að þessi litla breyting skapar ekki neina umtalsverða hættu og reynsla bretanna af því að gera hana fyrir nú um það bil tíu árum síðan var svo góð að þeir hafa nú gengið enn þá lengra heldur en gert er ráð fyrir í þessu litla máli hér með því að þeir krefjast ekki lengur þess að framvísað sé blóðprufu sem sýni að dýrið hafi myndað mótefni heldur er nú nægilegt aðeins að sýna fram á bólusetninguna þeir eru enn sem fyrr lausir við hundaæði og þeirra landbúnaðarstofnun í bretlandi lét færustu dýralækna þar í landi framkvæma ítarlegt áhættumat hættan sem með þessu skapast hygg ég að varði um eitt dýr á svona liðlega tveggja milljón dýra fresti sem í okkar tilfelli þar sem um mjög takmarkaðan innflutning eða tilflutning milli íslands og annarra landa á hverju ári væri um að ræða er einfaldlega hverfandi hætta og vart þess eðlis að ástæða sé til þess a fjalla mikið um hana en málið hins vegar augljóslega auðveldar ferðalög milli landa fjarlægir landamærahindranir auðveldar fólki að fara um og njóta þeirra lífsgæða að vera í samvistum við dýrin sín þegar það fer á milli landa hvort sem það er í vinnutengdum erindagjörðum eða til þess að fara í sumarfrí auðvitað er það líka í vaxandi mæli og mun verða æ algengara með raunum að fólk á húsnæði í tveimur löndum evrópu íslandi og einhverju öðru eða leigir sér sumarhús í öðru landi heldur en það býr það vill auðvitað geta haft fjölskylduna með sér alla þar með talið dýrin að ég nú ekki tali um þá sem þurfa á dýrunum að halda sem hjálpartækjum sömuleiðis auðveldar þetta auðvitað margvíslega aðra starfsemi í kringum hunda svo sem eins og björgunarhunda okkar sveitir hafa jú hamfarabjörgunarsveit til dæmis hafa farið erlendis til hjálparstarfa það væri auðvitað mikilvægt að geta nýtt þá hunda sem hér hafa verið þjálfaðir í þeim tilgangi án þess að þurfa að setja þá í einangrun þegar til baka er komið þannig mætti áfram lengi telja virðulegur forseti ég vonast til þess að málið fái góða og vandaða umfjöllun í háttvirtri atvinnuveganefnd og vona að menn detti nú ekki í þann pyttinn um þetta litla og sjálfsagða mál að skiptast upp í flokka með og á móti einangrunarvistun á hundum og köttum eftir því hvort það séu fylgjandi evrópusambandinu eða andvígir evróvisjón gæludýr eru hvorki í né utan við evrópusambandið og eru hvorki með né á móti evrópusambandinu ég held að menn eigi ekki að láta þau gjalda fyrir afstöðu sína til þess ríkjabandalags heldur einfaldlega